Important și pentru Conferința de la Copenhaga, dar mai ales pentru cele 2,7 milioane de locuri de muncă care pot fi create până în 2020 în acest sector. În ceea ce privește partea de comitologie, conform Tratatului de la Lisabona, s au început negocierile pentru un acord instituțional vis vis de puterile delegate și actele delegate către Comisie. Având în vedere că Tratatul de la Lisabona creează o nouă bază atât pentru schimbările climatice, cât și pentru o politică energetică comună, sper și așteptăm și din partea Comisiei Europene, domnule Președinte Barroso să ne prezentați un program de lucru pe următorii 5 ani, astfel încât și comisarii pe care îi audiem să poată răspunde la aceste provocări.